virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og umsagnir frumvarp þetta er afrakstur vinnu starfshóps sem félagsmálaráðherra skipaði og í eiga sæti aðilar vinnumarkaðarins ásamt fulltrúum stjórnvalda í fylgiskjali með nefndaráliti félagsmálanefndar frá tuttugasta og sjötta apríl tvö þúsund og sex um frumvarp til laga um breytingu á lögum um frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan e e s kemur fram að hlutverk hópsins hafi verið að yfirfara málefni útlendinga á íslenskum vinnumarkaði í álitinu kom einnig fram sú afstaða félagsmálanefndar að þörf væri á að styrkja vinnumarkaðinn þannig að grundvallarréttindi launafólks yrðu betur varin markmið frumvarpsins er í aðalatriðum þríþætt í fyrsta lagi er því ætlað að tryggja að starfskjör tryggingar og aðbúnaður starfsmanna fyrirtækja sem hafa staðfestu í öðru ríki evrópska efnahagssvæðisins og veita tímabundna þjónustu hér á landi sé ekki undir þeim lágmarksviðmiðunum sem kveðið er á um í lögum og kjarasamningum sem gilda á íslenskum vinnumarkaði í öðru lagi miðar frumvarpið að því að jafna samkeppnisstöðu fyrirtækja sem stunda atvinnustarfsemi hér á landi í þriðja lagi er tilgangurinn að auka skilvirkni eftirlits og gera stjórnvöldum betur kleift að hafa yfirsýn yfir íslenskan vinnumarkað um starfskjör og starfstengd réttindi starfsmanna hinna erlendu þjónustufyrirtækja og frávik frá þeim reglum er fjallað í fjórða til sjöttu greinar frumvarpsins og í sjöundu grein er kveðið á um slysatryggingar samkvæmt áttundu grein ber þjónustufyrirtæki að veita tilteknar grunnupplýsingar áður en það hefur hér starfsemi og er þeirri kvöð ætlað að gera vinnumálastofnun kleift að ganga úr skugga um að hlutaðeigandi fyrirtæki starfi löglega í því ríki þar sem það hefur staðfestu og jafnframt gefa stofnuninni færi á að fá vitneskju um starfsmenn fyrirtækisins tryggingavernd þeirra fyrirhugaðan dvalartíma og dvalarstað þeirra og eftir atvikum starfsréttindi enn fremur er tilgangur grunnupplýsingagjafar að tryggja vissu fyrir því að fyrirtæki stundi sannanlega þjónustustarfsemi hér á landi samkvæmt fimmtu málsgrein lagagreinarinnar ber vinnumálastofnun að halda skrá yfir þau fyrirtæki sem veita upplýsingar samkvæmt lögunum vinnumálastofnun er jafnframt heimilt að fara fram á að fyrirtæki afhendi upplýsingar sem stofnunin álítur nauðsynlegar í þágu eftirlitsins þar með talin þjónustusamninga ráðningarsamninga og önnur gögn varðandi ráðningarkjör samanber fyrstu málsgreinar þrettándu grein þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að vinnumálastofnun skuli láta öðrum eftirlitsstofnunum og eftir atvikum stéttarfélögum í té nánar tilgreindar upplýsingar samanber fjórðu málsgrein áttundu greinar og fjórtándu greinar í nítjánda grein er svo heimild til handa ráðherra til útgáfu reglugerðar um samstarf þar til bærra eftirlitsstjórnvalda í einstökum aðildarríkjum e e s skylda til að veita grunnupplýsingar tekur til þeirra erlendu þjónustufyrirtækja sem veita þjónustu hér á landi lengur en tíu virka daga á hverjum tólf mánuðum samanber þó níundu grein frumvarpsins áskilnaðurinn í tíundu greinar um að þjónustufyrirtæki skuli tilnefna sérstakan fulltrúa hér á landi sem kemur fram gagnvart stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðarins tekur á sama hátt mið af tímabili starfseminnar hér á landi en að auki er tekið mið af umfangi starfseminnar þannig verður skyldan aðeins virk þegar þjónustufyrirtæki veitir þjónustu samtals lengur en fjórar vikur á hverjum tólf mánuðum og sex eða fleiri starfsmenn starfa að jafnaði hér á landi á vegum fyrirtækisins lögð er sú skylda á herðar notendafyrirtæki að það afli skriflegrar staðfestingar frá þjónustufyrirtæki sem það á í viðskiptum við um að grunnupplýsingagjöf hafi verið sinnt og verði ekki orðið við þeirri beiðni ber notendafyrirtækinu að tilkynna um það til vinnumálastofnunar samanber þriðju málsgrein elleftu grein þá hefur stofnunin samkvæmt annarri málsgrein þrettándu greinar afmarkaðar heimildir til að krefja notendafyrirtæki um upplýsingar sem nauðsynlegar eru í þágu eftirlitsins þar með talin samning síðarnefnda fyrirtækisins við þjónustufyrirtækið ef brotið er gegn ákvæðum laganna skal vinnumálastofnun að aðgættum reglum stjórnsýsluréttar um jafnræði og meðalhóf beina því til hlutaðeigandi þjónustufyrirtækis að það hagi starfsemi sinni til samræmis við lög samanber tólftu greinar virði fyrirtækið þau tilmæli stofnunarinnar að vettugi getur hún fengið liðsinni lögreglu við að stöðva starfsemina hér á landi tímabundið þar til úrbætur hafa verið gerðar samanber fimmtándu grein í átjándu grein frumvarpsins eru ákvæði um viðurlög sem taka jafnt til þjónustufyrirtækja og notendafyrirtækja

númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta og tilskipunar evrópubandalagsins níutíu og sex sjötíu og eitt e b þar sem frumvarp þetta fjallar öðrum þræði um starfsmannaleigur samanber þriðju málsgrein fyrstu grein eru í tuttugasta og fyrstu grein lagðar til breytingar á núgildandi lögum númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og fimm um starfsmannaleigur við umfjöllun nefndarinnar hefur komið fram að hlutfall erlends starfsfólks á íslenskum vinnumarkaði sé um níu prósent var á það bent að frá því að ísland gerðist aðili að evrópska efnahagssvæðinu hafi komu þessa fólks einkum borið að með tvennum hætti annars vegar á grundvelli frjálsrar farar launþega og hins vegar á grundvelli þjónusturéttarins er það álit þeirra sem fundað hafa með nefndinni að eftir að niður féll fyrirvari íslands um tímabundna takmörkun á frjálsri för launþega frá nýjum aðildarríkjum evrópusambandsins samanber lög númer nítján tvö þúsund og fjögur og lög númer tuttugu og eitt tvö þúsund og sex hafi þeim fjölgað sem hingað koma á grundvelli frjálsrar farar að sama skapi hefur dregið úr eftirspurn eftir starfsfólki þjónustufyrirtækja þar með talin starfsmannaleigna sem helst hafa tengst neikvæðri umræðu um slæma meðferð starfsmanna jafnframt þykir frumvarpið vera framsækið og vel til þess fallið að vernda réttindi starfsmanna þjónustufyrirtækja til jafns við launþega sem eru í beinu ráðningarsambandi við íslensk fyrirtæki til að svo megi verða þurfi vinnumálastofnun og stéttarfélögin í landinu þó að eiga með sér gott samstarf sem tryggir eftir því sem framast er kostur að erlend þjónustufyrirtæki og starfsmenn þeirra starfi raunverulega í samræmi við þær forsendur sem fram koma í þeim grunnupplýsingum sem þjónustufyrirtæki veita þar með talin þeim sem lúta að starfsréttindum starfsmannanna frumvarpið er sett í því augnamiði að styrkja innviði vinnumarkaðarins og telur nefndin að því sé ekki ætlað að hafa bein áhrif á þau eftirlitsúrræði sem verkalýðshreyfingin hefur á grundvelli núverandi laga og kjarasamninga samanber þó fjórtándu greinar og þriðju málsgreinar tíundu greinar frumvarpsins má í því sambandi minnast samkomulags alþýðusambands íslands og samtaka atvinnulífsins um útlendinga á íslenskum vinnumarkaði frá mars tvö þúsund og fjögur en þar er tekið fram um rétt trúnaðarmanna og eftir atvikum sérstakrar samráðsnefndar til að yfirfara gögn um laun og önnur starfskjör erlendra starfsmanna sameiginlegar tillögur þessara aðila vinnumarkaðarins frá júní tvö þúsund og sex voru hafðar að leiðarljósi við samningu þessa frumvarps varðandi launarétt starfsmanna í veikinda og slysatilvikum og áskilnað um að þeir skuli vera slysatryggðir sem kveðið er á um í fimmta og sjöundu greinar frumvarpsins vill nefndin vekja á því sérstaka athygli að þessar greinar eiga sér fyrirmyndir í ákvæðum laga og kjarasamninga og eru öðrum þræði settar til hagsbóta fyrir þjónustufyrirtækin þannig að ekki fari á milli mála hvaða skyldur hvíli á þeim í þessum efnum nefndin er þeirrar skoðunar að frumvarpið horfi til almannaheilla en leggur jafnframt áherslu á að markmiðum þess verði ekki náð nema vel takist til við framkvæmd eftirlits telur nefndin brýnt að vinnumálastofnun séu tryggð góð starfsskilyrði og að stofnunin eigi gott samstarf við önnur hlutaðeigandi eftirlitsstjórnvöld hérlend sem erlend nefndin undirstrikar mikilvægi þess að við framkvæmd eftirlits verði gætt meðalhófs gagnvart eftirlitsskyldum aðilum þannig að samræmst fái skuldbindingum sem á íslenska ríkinu hvíla samkvæmt samningnum um evrópska efnahagssvæðið auk þess sem samkeyrsla upplýsinga taki mið af almennum sjónarmiðum um persónuvernd hvetur nefndin til þess að fyrirkomulag skráningar verði gert eins einfalt og kostur er og enn fremur að þjónustufyrirtækin og starfsmenn þeirra geti nálgast sem flestar upplýsingar um réttindi sín og skyldur á einum stað lagðar eru til smávægilegar breytingar á orðalagi núverandi fjórða áttunda nítjándu og tuttugasta og fyrstu grein frumvarpsins og að við bætist ný grein þar sem fram komi að með lögunum sé verið að innleiða efni evróputilskipunar jafnframt leggur nefndin til þá breytingu að hinir sérstöku gildistökufrestir sem mælt er fyrir um í öðru og þriðju málsgrein tuttugustu greinar verði framlengdir um einn mánuð nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali lúðvík bergvinsson ellert b schram jóhann ársælsson og valdimar l friðriksson skrifa undir álitið með fyrirvara ögmundur jónasson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og gerir fyrirvara við álitið aðrir háttvirtir þingmenn sem undir þetta rita eru dagný jónsdóttir guðjón hjörleifsson einar oddur kristjánsson arnbjörg sveinsdóttir og svanhvít